Domnule președinte, în secolul XXI, a ți căuta un loc de muncă, a munci într o țară străină și a locui acolo pentru a presta munca respectivă sunt drepturi fundamentale ale Uniunii. Persoana care dorește să muncească în alt spațiu geografic decât cel al țării sale beneficiază de același tratament ca și cetățenii țării respective în ceea ce privește accesul la piața muncii, condițiile de muncă și alte avantaje sociale și fiscale. În egală măsură, dreptul la muncă presupune și dreptul la grevă, la atenționare într o formă pașnică asupra încălcării unor drepturi fundamentale, așa cum au crezut de cuviință să facă și cetățenii români din Florența, Italia, agresați de autorități în timp ce interpelau pașnic asupra drepturilor lor. Suntem în măsură, ca cetățeni europeni, să ne solidarizăm cu situația oricărui individ căruia i a fost minimalizat sau anulat vreun drept garantat și absolut legal în Uniunea Europeană.